Herr Präsident, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen!

Ich muss sagen, Singapur war sehr geduldig mit uns. Ich gratuliere Singapur, dass sie jetzt, wo sie gerade die Verantwortung für die Koordination des Dialogs zwischen der EU und ASEAN haben, endlich zum Ziel kommen.

Wir wollen auch mit ASEAN eine strategische Partnerschaft zur Verfolgung von Sicherheit und Entwicklung im indopazifischen Raum. Wir wollen die Konnektivität zwischen der EU und Asien stärken und wir wollen multilateral zusammenarbeiten.